Herr Präsident! Es ist sehr erfreulich, dass wir heute wieder das Thema Menschenrechte anschneiden. Schade allerdings, dass nicht mehr Mitglieder des Hohen Hauses hier an dieser Debatte teilnehmen.

Ich möchte recht herzlich die Weinheimer und Kösener Corpsstudenten hier auf der Galerie begrüßen.

Es ist der Ausdruck der absoluten Verzweiflung. Die zahlreichen Selbstverbrennungen von buddhistischen Mönchen und Nonnen in den letzten Wochen sollten uns zum Nachdenken bringen. Die Menschen wollen nichts anderes als in Frieden ihre Spiritualität leben. Aber durch brutale Razzien der chinesischen Sicherheitskräfte, willkürliche Verhaftungen und Verschleppungen von Mönchen, ständige Militärpräsenz in voller Kampfmontur wird so ein religiöses Leben de facto unmöglich gemacht. Zudem ist es Journalisten und Ausländern untersagt, diese Regionen zu betreten. Wir müssen daher dringend einen Sonderbeauftragten für Tibet ernennen, der auch in die sensiblen Regionen einreisen kann und darf.